Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Tür steht offen für ein internationales Abkommen im Flugverkehr, damit wir dort CO Emissionen reduzieren können, aber auch in einem internationalen Business ein Instrument in die Hand bekommen.

Aber wenn dort 170 und noch mehr am Tisch sitzen, dann wird es umso schwieriger sein. Wir sind dort kompromissbereit und wir strecken die Hände aus für ein internationales Abkommen.

Darum wird es sehr wichtig sein, dass wir in den kommenden Monaten und wir sollten diese Zeit auch nutzen kommunizieren.

Wir sollten wirklich mit vielen Akteuren sprechen.

Wir sollten dort viele Gespräche führen, aber auch mit Entscheidern dort Gespräche führen, damit wir die internationalen Verhandlungen wirklich zu einem Erfolg bringen.

Denn die wichtigste Konferenz, die uns bevorsteht, ist 2015, wo wir hoffentlich ein internationales Abkommen auf den Weg bringen.